Wir glauben, dass dies sich mäßigend auf die Energiepreise in Europa auswirken wird. Ich konnte Anfang des Monats vor den Energieministern betonen, dass die Vorschriften für den Energiebinnenmarkt bewusst den Verbraucherschutz als Ziel vorsehen und dass wir alles tun wollen, um die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für Qualität und Preise klar zu definieren transparent, nicht diskriminierend und nachprüfbar. Für die konkreten Abrechnungen dem Verbraucher gegenüber sind meist nationale Vorschriften maßgebend, so dass die Mitgliedstaaten für den Inhalt der Abrechnungen, ihren Aufbau und ihre Struktur verantwortlich sind und diese auch gestalten können. Mit dem Ziel, bewährte Praktiken auszutauschen, Benchmarking, best practice zu üben, wird das Thema Abrechnungen im Bürgerforum Energie erörtert. Wir haben eine Arbeitsgruppe dort, die mit der Untersuchung von bestmöglichen Abrechnungsfragen beauftragt ist. Der entsprechende Bericht ist auch allgemein zugänglich. Das dritte Energiebinnenmarktpaket enthält auch neue Bestimmungen zur Häufigkeit der Zählerablesung und auch zum Thema intelligente Verbrauchsmessung. Beides wollen wir voranbringen.

In mehreren Richtlinien und in zahlreichen nationalen Durchführungsmaßnahmen sind Verbraucherrechte geregelt und auch rechtsverbindlich. Wir werden das Thema gemeinsam mit den Energieministern weiter bearbeiten.